Podstata neutrality siete a základné otázky debaty súvisia predovšetkým s tým, ako čo najlepšie udržať otvorenosť tejto platformy a zabezpečiť, aby mohla aj naďalej poskytovať služby vysokej kvality pre všetkých a umožnila šíriť inovácie. Neutralita siete sa dotýka celého radu práv a zásad obsiahnutých v Charte základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o súkromie a rodinný život, ochranu osobných údajov a slobodu vyjadrovania a informácií. Z tohto dôvodu bude akýkoľvek legislatívny návrh v tejto oblasti podliehať hĺbkovému posúdeniu vplyvu na základe práva a súladu s Chartou základných práv Európskej únie.